J'en veux pour preuve qu'en 2020, dans l'Union européenne, plus de 30 milliards de machines connectées seront en circulation. L'objet de ce texte, c'est de prendre acte de cette situation et de définir le juste équilibre entre deux préoccupations.

Dans ce cas particulier, on parle bien sûr de la protection des données personnelles.

Aussi, je me satisfais vraiment du compromis qui a pu être trouvé sur ce texte. Celui ci grave dans le marbre l'obligation de toujours appliquer un haut niveau de protection des données personnelles dans les situations où la vie privée des citoyens européens est en jeu.